Vreau să îl întreb pe colegul meu, Cristian Preda, dacă vrea să introducă un nou obiectiv pentru România, care să se numească Victor Ponta și dacă crede că, prin afirmațiile făcute, aduce un plus de valoare pentru țara sa și este, efectiv, vocea cetățenilor și nu a partidului pe care îl reprezintă.